To je katastrofa.

To su porazni podaci. Iz mojeg kuta gledanja nema smisla da netko tko toliko malo zna i sposoban je u demografiji vodi demografiju cijele Europe.